Ja, spoštovana podpredsednica, hvala za dano besedo. Cenjena državna sekretarka s sodelavko, cenjene kolegice in kolegi! Sedaj že drugi dan razpravljamo o tem predlogu, o dopolnilnem Zakonu o, vinu. Sam sem že včeraj govoril neke stvari, seveda o vinogradih slovenskih, o slovenskem vinu kjer je veliko pozitivnega ali oziroma ogromno pozitivnega pa seveda na, nekih segmentih, o katerih smo tudi včeraj zvečer govorili pa danes, to je ostanek točke, veliko negativnega. Sedaj, skozi to razpravo, včerajšnjo in današnjo, gospa državna sekretarka, ugotavljamo, da ste že vi na ministrstvu od dva trinajst. Moram priznati, da za vas slišim, od vaših sodelavk in sodelavcev, da ste zelo delovna oseba na tem ministrstvu. To poslušam vseskozi. Sedaj, velikokrat, pa ni rečeno, da se moram jaz z vsemi zakoni strinjati, pa tudi ni rečeno, da imam vedno vse prav, ampak veliko neživljenjskih zakonov smo, srečali od dva trinajst, ki so verjetno tudi posledica tega, da vidimo, sam sem včeraj govoril o Halozah, veliko zapuščenih vinogradov, samo sem tudi včeraj govoril, da se ena cela pet, kmetije seveda ena cela pet kmetije preneha s kmetovanjem na dan v Republiki Sloveniji. Ampak jaz bi imel en predlog, no, ker tudi včasih sam mislim, da sem malo neumen. Ko sprejemamo eno zakonodajo, jaz mislim, da sosednja Avstrija ni tako daleč, jaz mislim, da bi vsak od poslancev, če vzamemo, ne vem, tri opozicijske poslance pa tri koalicijske, pa vi, spoštovana državna sekretarka s kakim sodelavcem, pa se enkrat odpeljemo v Avstrijo. Ali smo mi neumni ali je ali je v Avstriji drugo podnebje, druk, druga navada ljudi ali ali imajo, seveda v svojih, navadah kakšne druge navade oziroma običaje, delavnost? Da Ko sprejemamo eno zakonodajo, da enkrat ne gremo pogledat, seveda zdaj meje ni, naredimo fotokopijo pa to kmečko logiko, ki verjamem, da jo imajo v sosednji Avstriji, prenesemo v slovensko zakonodajo. Glejte, ko smo kazen predpisali, jaz bom jaz bom saj omenil vinogradnika, ki ima tisoč trt, nekaj vina ostane seveda pri njem doma, nekaj verjetno za sosede, sorodnike, nekaj ga pa mogoče proda zato, da si tisto drago škropivo, da si za tisto drago, škropivo povrne stroške. In kazen šest tisoč petsto evrov. Koliko let in koliko litrov mora pridelati vina, da odplača tisto kazen? Mislim, če je tu kaj kmečke logike, spoštovani kolegi na moji desni, pol, ne vem je mogoče tudi z menoj kaj narobe, če je to kmečka logika. Danes zjutraj sem šel, preden sem šel v Ljubljano, bil na kavi in me sreča en vinogradnik, on si je včeraj zvečer zračunal, ko nas je poslušal, da ker ima mislim, da devetsto do ali do tisoč trt, z vsemi stroški in da more cel mesec, celo leto delati, jaz mislim, da vsi vemo tudi, eni kolegi naši imajo vinograde doma, koliko delaš s tisoč trtami, koliko dela je, pa tudi seveda pol s kletarjenjem, da mu ne ostane tako na leto, če proda, kot mi, ampak zdaj ne me narobe razumeti, da bom, mešal tujce, ko damo za en mesec za enega, ki pride iz Sirije. Njemu ne ostane dva tisoč evrov, kolikor je strošek nekoga, ki prvič vstopi v Slovenijo. Jaz mislim, da tudi tu ni nobene kmečke logike, in ko govorim o teh nelogičnih zakonih, o tem, da smo, ne vem, sprejeli v prejšnjem mandatu tudi, to, to je pomembno z zidanicami, da nekdo dobi, ne vem, hišno številko, hišno številko, mora narediti fasado, v neki objekt pa lahko brez vsega naselimo tujce. Nelogičen, nelogičen zakon, da nekdo, ko se je peljal z mopedom s pomožnim kolesom, ki leti povprečno hitrost petnajst kilometrov na uro, smo mu dali tiste ...